Aber es hängt von Ihnen ab. Zum Thema selbst Es war nie ein leichtes Thema, das wir als Parlament mit dem Rat hatten, wenn es um Fahrgastrechte ging.

von einem Land zum anderen nach den gleichen Begriffen zu bearbeiten.